Voorzitter, voorzitters, collega's, alle plannen, beslissingen en wetten staan of vallen met de uitvoering ervan. En precies daarom waren wij zo tevreden met de lancering van het Europees semester en de integratie van dat semester in het Want als de bestuurscyclus van dat semester goed aangewend wordt, dan kan die wonderen doen voor de absoluut noodzakelijke economische en budgettaire integratie van de Unie.

Want terwijl het voor alle waarnemers duidelijk is dat de Unie slagkracht mist om met haar hervorming de snelle opeenvolging van feiten en gebeurtenissen te volgen, stellen we vast dat in verscheidene lidstaten de weerstand groeit en dat nationale parlementen zich beginnen schrap te zetten.

Maar intussen mogen we niet stilzitten, want het is niet vijf vóór twaalf, maar vijf over twaalf, en moeten alle lidstaten de afgesproken maatregelen uitvoeren. Daarom de volgende vraag vindt u het niet nodig dat de lidstaten zich nu alvast engageren in eigen wet of grondwet om een begrotingsevenwicht te halen?